Spoštovani predsedujoči, državni sekretar, kolegice in kolegi poslanci! Gradbeni zakon, ki smo ga poslanci prejeli oziroma sprejeli v vladi doktor Mira Cerarja, se je začel uporabljati s prvim junijem letošnjega leta in v celoti nadomešča stari Zakon o graditvi objektov. Cilj gradbenega zakona, torej novega zakona, je jasen. Zmanjševanje investicijskega tveganja in večja pravna varnost vseh udeleženih strank. Konkretno govorimo o triindevetdesetem členu zadevnega zakona, namen katerega je zagotoviti varnost državljanov pri prometu z nepremičninami. Člen med drugim določa, da morajo notarji, upravljavci, pooblaščeni inženirji in druge pristojne osebe pred overitvijo pogodb s sklepanjem pravnih poslov, s sklenitvijo kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih in drugih poslov preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje. Spomnimo se, leta dva tisoč pet je neki investitor kupil nedokončano enodružinsko hišo v Ljubljani, kot lastnik nepremičnine se je v sorazmernem deležu vpisalo še šest drugih oseb. Lastniki so čez čas brez gradbenega dovoljenja ta objekt spremenili iz enodružinske hiše v večstanovanjsko zgradbo. Investitor bi moral za uporabo stanovanj zaprositi za tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje, česar pa ni storil. Kasneje so lastniki teh stanovanj preko različnih agencij za trgovanje z nepremičninami prodali posamezne enote v objektu in pri prodaji zavedli kupce na način, da so jim izročili dokumentacijo, ki se ni ujemala z odobrenim gradbenim dovoljenjem. Kupci so nato čez čas ugotovili, da z nepremičnino ne morejo prosto razpolagati, saj niso imeli vseh potrebnih dovoljenj. Šlo je za očitno zavajanje kupcev. To je le ena izmed mnogih zgodb, v katerih so bili državljani zavedeni. Cilj Gradbenega zakona, ki se zasleduje tudi preko določb triindevetdesetega člena je jasen, zaščititi kupce nepremičnin. To je opozorila tudi varuhinja človekovih pravic. Predlagatelj sicer v gradivu navaja, da je omenjena zakonska določba nejasna in da se v praksi različno interpretira, kar naj bi imelo za posledico zmanjšano pravno varnost v prometu z nepremičninami. Temu pa enostavno ne gre pritrditi. Namreč, skladno s preteklo ureditvijo so lahko prodajalci svojo napako pri nepremičnini enostavno preložili na kupca, ta pa je potem moral se svoje težave rešiti sam. Danes je to ravno zaradi te določbe onemogočeno, s čimer je pravna varnost državljanov v prometu z nepremičninami zgolj večja in ne manjša, kot to navaja predlagatelj. Gre torej za poskus predlagatelja za neko parcialno spreminjanje omenjenega zakona. Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku novembra že začelo z evalvacijo izvajanja nove prostorske in gradbene zakonodaje in obenem tudi napovedalo, da bo na podlagi rezultatov evalvacije pripravljen celovit predlog novele Gradbenega zakona. Vse s ciljem še boljše zakonodaje, ki bi upoštevala najvišje strokovne standarde po eni strani, in da bi bila zakonodaja življenjska in ljudem prijazna na drugi strani. Poslanski skupini SMC menimo, da mora gradbena zakonodaja v splošnem zasledovati cilj reda v prostoru in pa pravne varnosti v prometu z nepremičninami in da je to naloga vseh udeležencev pri graditvi in tudi drugih, ki imajo vlogo v prometu z nepremičninami. Kupci enostavno ne smejo ostati sami. Zato u poslanski skupini SMC predloga zakona ne podpiramo. Hvala lepa.